Domnule președinte, ieri, de 1 decembrie, România a sărbătorit ziua sa națională, marcând astfel un moment de mare însemnătate istorică 97 de ani de la Marea Unire. Nu văd context și loc mai potrivit decât Parlamentul European pentru a vorbi astfel despre pregătirea României pentru preluarea președinției Consiliului în 2019. În toamna acestui an, am lansat împreună cu mai mulți reprezentanți ai societății civile din România o coaliție pentru pregătirea președinției române a Consiliului. Este esențial ca în pregătirea acestui eveniment important pentru țara noastră să implicăm în mod transparent cât mai multe voci ale societății, într un demers comun și coerent, care să genereze un set clar de priorități pentru 2019, capabil să marcheze viitorul României și al Uniunii Europene. Începerea pregătirii României pentru acest moment trebuie să devină o prioritate, trebuie să stabilim obiectivele președinției române și, totodată, să dăm startul unei largi dezbateri publice pe această temă, care să implice, evident, cât mai mulți actori relevanți ai societății românești în eforturile de pregătire ale acestui moment extrem de important pentru România.